forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum númer sjö nítján hundruð níutíu og átta um hollustuhætti og mengunarvarnir megintilgangur frumvarpsins er að innleiða þrjár e b gerðir í íslenskan rétt og styrkja framkvæmd norræna umhverfismerkisins hér á landi þá er í frumvarpinu ákvæði um færanlega starfsemi og endurskoðun starfsleyfa þær gerðir sem lagt er til að innleiddar verði eru reglugerð e b númer sextíu og sex tvö þúsund og tíu um umhverfismerki evrópusambandsins tilskipun tvö þúsund og átta fimmtíu e b um loftgæði og hreinna loft í evrópu og tilskipun tvö þúsund og eitt áttatíu og eitt e b frá tuttugasta og þriðja október tvö þúsund og eitt um landsbundin efri mörk losunar fyrir tiltekin loftmengunarefni í annarri grein frumvarpsins eru lagðar til breytingar á fimmtu grein laganna sem fjallar um heimild til handa ráðherra til að segja almenn ákvæði um framkvæmd mengunarvarnaeftirlits í reglugerð þessi ákvæði varða í fyrsta lagi ákvæði um umhverfismerki á vörur og þjónustu í öðru lagi almenna áætlun sem útbúa á í samræmi við tilskipun um landsbundin efri mörk losunar fyrir tiltekið loftmengunarefni og til innleiðingar á tilskipun um gæði andrúmslofts og hreinna lofts í evrópu þannig er lagt til að ráðherra geti í reglugerð sett nánari ákvæði um losunarbókhald fyrir tiltekið loftmengunarefni mat á losun loftmengandi efna losunarspá varnir gegn loftmengun þar sem meðal annars skulu koma fram viðmiðunarmörk fyrir loftgæði mengandi efni og losun þeirra út í andrúmsloftið aðgerðaáætlanir upplýsingaskyldu stjórnvalda til almenningi varðandi loftgæði svo og skyldu starfsleyfishafa til þess að veita þeim sem eftirlit hafa með ákvæðum starfsleyfis upplýsingar um losun mengandi efna og loftgæði og framsetningu upplýsinga í þriðja lagi er lagt til að ráðherra geti í reglugerð sett nánari ákvæði um starfsleyfisskyldu fyrir færanlega starfsemi og eftirlit heilbrigðisnefnda með slíkri starfsemi færanleg starfsemi merki starfsemi sem eðli sinnar vegna er færanleg milli staða en komið hafa upp vafamál í framkvæmd um þau tilvik þegar starfsemi hefur verið veitt starfsleyfi á svæði einnar heilbrigðisnefndar en í ljós kemur á öðru svæði að ekki er farið að ákvæðum starfsleyfis eða starfsemin er að einhverju leyti ekki hagað í samræmi við lög

samkvæmt gildandi lögum er útgefanda starfsleyfis heimilt að endurskoða starfsleyfi áður en gildistími þess er liðinn vegna breyttra forsenda svo sem ef mengun af völdum atvinnurekstrar er meiri en búist var við þegar leyfið var gefið út mikilvægt er ef nauðsyn reynist að gefa út nýtt starfsleyfi að hefja það ferli sem fyrst því er lagt til í frumvarpinu að útgefandi starfsleyfis skuli tilkynna starfsleyfishafa um það hvenær endurskoðun starfsleyfis hefjist og tilgreina forsendur endurskoðunar og að starfsleyfishafi skuli senda inn nauðsynlegar upplýsingar vegna endurskoðunarinnar reglugerð um umhverfismerki evrópusambandsins sem nefnt er blómið kveður á um stofnun og notkun á valfrjálsu umhverfismerkjakerfi evrópusambandsins kemur í stað eldri reglugerðar sem hefur verið tekin upp í e e s samninginn og var innleidd hér á landi með reglugerð um umhverfismerki árið tvö þúsund og sex norræna umhverfismerkið svanurinn hefur verið í notkun á norðurlöndunum í rúma tvo áratugi umhverfisstofnun hefur umsjón með merkinu á íslandi lagt er til nýtt ákvæði um umhverfismerki sjöttu grein c með ákvæðinu er lagt til að kveðið verði á um helstu skilyrði þess að umhverfismerkið verði veitt vöru eða þjónustu umhverfismerkingar vegna mikilvægu hlutverki til að draga úr umhverfisálagi í framleiðslu og þjónustu þykir mikilvægt að hvetja til notkunar umhverfismerkja sem eru skýr aðgengileg og myndræn skilaboð til neytanda um að viðkomandi vara eða þjónusta valdi almennt minna umhverfisálagi en önnur vara eða þjónusta á markaði er þess vegna kveðið á um það að þeim sem eitt hefur verið leyfi til að auðkenna vörur með umhverfismerki sé heimilt að nota það í auglýsinga og kynningarskyni að sama skapi er mikilvægt að umhverfismerki séu ekki misnotuð að neytendur séu ekki blekktir með skilaboðum um að veitt hafi verið umhverfismerki liggi ekki fyrir formleg viðurkenning þess efnis því er lagt til að öll notkun umhverfismerkja eða auglýsing vöru og eða þjónustu sem gefur til kynna að umhverfismerki hafi verið veitt án þess að formleg viðurkenning þess efnis liggi fyrir sé óheimil ástæða þykir að kveða sérstaklega á um gjaldtöku fyrir umhverfismerki en hún er að nokkru leyti ólík annarri gjaldtöku norræn samvinna er um gjaldtöku fyrir umhverfismerkið svaninn miðað er við að þjónusta hins opinbera sé að mestu borið uppi af innheimtum gjöldum samstarf hefur skapast um að norðurlöndin innheimti gjöld hvert fyrir annað en við ákvörðun gjalds fyrir eftirlit og leiðbeiningu eftir að notkun umhverfismerkisins hefur verið leyfð hefur þótt eðlilegt að miða við veltu viðkomandi vöru eða þjónustutegundar í þessu sambandi er það einföld aðgerð og er reynslan sú að þjónusta opinberra aðila er almennt meiri eftir því sem umfang framleiðslu eða þjónustu er meira þörf fyrir eftirlit eykst til dæmis í hlutfalli við umfang og dreifingu þar sem það að fá viðurkennda umhverfismerkingu á vöru eða þjónustu er valfrjálst og því lögmæt aukaþjónusta hjá viðkomandi stjórnvaldi er talið heimilt að haga gjaldtöku þannig að innheimt verði árgjald sem tengt er við veltu og er því í fimmta málsgrein greinarinnar lagt til að heimilt sé að kveða á um innheimtu árgjalds sem tengist veltu tilskipun um landsbundin efri mörk losunar fyrir tiltekin loftmengunarefni svokölluð þaktilskipun hefur það að markmiði að vernda umhverfið og heilsu manna gegn skaðlegum áhrifum súrrar ákomu ofauðgunar jarðvegs og áhrifum ósons við yfirborð jarðar auk þess er gerðinni ætlað að vinna að því langtímamarkmiði að halda loftmengun innan marka sem nauðsynleg ber til að koma í veg fyrir skaðleg áhrif á lífríkið og heilsu manna og að vernda fólk gegn heilsufarsvandamálum sem stafa af loftmengun tilskipun um gæði andrúmslofts og hreinna lofts í evrópu hefur það að markmiði að meta loftgæði í aðildarríkjum afla upplýsinga um loftgæði vinna gegn loftmengun og skaða af hennar völdum ásamt því að hafa eftirlit með langtímaframvindu loftgæða og bættum loftgæðum svo og að tryggja að upplýsingar um loftgæði séu gerðar aðgengilegar almenningi jafnframt er markmið tilskipunarinnar að viðhalda loftgæðum þar sem þau eru mikil en bæta þau ella lagt er til í sjöttu grein d að ábyrgðaraðilar starfsemi sem hefur í för með sér losun mengandi efna í andrúmsloft skulu gera viðeigandi ráðstafanir þar með talið með umhverfisstjórnun og hreinsibúnaði til að draga úr slíkri losun eftir því sem nánar er mælt fyrir um í reglugerð lagt er til að ráðherra skuli í reglugerð skilgreina og setja markmið um loftgæði uppsetningu staðsetningu og rekstur mælistöðva og um skyldu atvinnurekstrar sem háður er starfsleyfi til að veita upplýsingar um loftgæði og losun mengandi efna út í andrúmsloftið í því skyni að vinna gegn loftmengun og skaða af hennar völdum og til að hafa eftirlit með framvindu og bættum loftgæðum er lagt til að umhverfisstofnun og heilbrigðisnefndir sveitarfélaga afli upplýsinga meti loftgæði setji upp og reki mælistöðvar svo og tryggi að upplýsingar um loftgæði séu aðgengilegar almenningi samkvæmt nánari ákvæðum í reglugerð lagt er til að heilbrigðisnefndir sveitarfélaga skuli hver á sínu svæði gefa út staðbundna áætlun um loftgæði þar sem meðal annars á að setja fram tímaáætlun vegna úrbóta aðgerðir og stefnumörkun heilbrigðisnefndir geta gefið út áætlun eina sér eða í samvinnu við aðrar heilbrigðisnefndir þá er kveðið á um að heilbrigðisnefndir skuli vinna viðbragðsáætlanir sem taka til skammtímaaðgerða varðandi loftgæði á svæði hlutaðeigandi heilbrigðisnefndar til þess að auka loftgæði samkvæmt gildandi lögum hefur umhverfisstofnun yfirumsjón með heilbrigðiseftirliti og skal sjá um að vöktun og rannsóknir séu framkvæmdar heilbrigðisnefndum ber að sjá um að ákvæðum reglugerða frá nítján hundruð níutíu og níu um loftgæði sé framfylgt umhverfisstofnun skal þannig áfram bera ábyrgð á loftgæðavöktun og heilbrigðisnefndir halda áfram að afla upplýsinga meta loftgæði á sínu svæði setja upp og reka mælistöðvar eftir þess á þörf er á til að sinna hlutverki sínu svo og að tryggja að upplýsingar um loftgæði séu aðgengilegar almenningi til dæmis eins og vefsetrum sínum nú framkvæma sveitarfélög tilteknar mælingar á loftgæðum og upplýsa íbúa um loftgæði til dæmis má nefna að á vef reykjavíkurborgar eru birtar upplýsingar um loftgæði og á vefjum einstakra annarra heilbrigðiseftirlitssvæða rétt er að benda á að mögulegt er að gera áætlun sem nær yfir fleiri en eitt heilbrigðiseftirlitssvæði ætti það að auka hagkvæmni sveitarfélaganna þá er lagt til að umhverfisstofnun haldi bókhald yfir losun tiltekinna efna sem menga andrúmsloftið setji fram losunarspá og reki loftgæðastjórnunarkerfi samkvæmt nánari ákvæðum í reglugerð þá er jafnframt kveðið á um að umhverfisstofnun skuli flokka og meta svæði og þéttbýlisstaði með tilliti til loftgæða samkvæmt nánari ákvæðum í reglugerð í frumvarpinu er lagt til að ráðherra gefi út til tólf ára í senn almenna áætlun um loftgæði sem gildi fyrir landið allt gert er ráð fyrir að í áætluninni komi fram mælanleg markmið upplýsingar um loftgæði í landinu og tímaáætlun aðgerðir og stefnumörkun til að bæta loftgæði lagt er til að umhverfisstofnun auglýsi drög að aðgerðaáætluninni í sex vikur þannig að hagsmunaaðilar eða almenningur og stjórnvöld fái tækifæri til að gera athugasemdir við hana almenningi skal tryggður aðgangur að áætlun meðal annars á vefsetri umhverfisstofnunar ef sú áhætta er fyrir hendi að styrkur mengunarefna í andrúmslofti á tilteknu svæði eða tilteknum þéttbýlisstað fari yfir umhverfismörk er gert ráð fyrir að umhverfisstofnun geri aðgerðaáætlun með það að markmiði að draga úr hættu sem af því ástandi stafar eða stytta tímabilið sem hættuástandið varir samanber sjöttu málsgrein greinarinnar loks er kveðið á um í sjöunda málsgrein greinarinnar að umhverfisstofnun skuli tryggja að almenningur og hlutaðeigandi hagsmunasamtök svo sem umhverfissamtök neytendasamtök samtök sem annast hagsmuni viðkvæmra hópa fólks þar má nefna hópa eins og astma og lungnasjúklinga aðrir viðeigandi aðilar á sviði heilsugæslu og viðkomandi samtök atvinnulífsins fái nægar upplýsingar meðal annars um fái andrúmslofts og áætlanir um loftgæði þessar upplýsingar á að veita með góðum fyrirvara loks er kveðið á um að upplýsingar skuli vera aðgengilegar á vefsetri umhverfisstofnunar gert er ráð fyrir að ráðherra setji í reglugerð nánari ákvæði um hvaða upplýsingar ber að veita og framsetningu þeirra virðulegur forseti ég hef rakið hér meginefni frumvarpsins og legg til að frumvarpinu verði að lokinni fyrstu umræðu vísað til hæstvirtrar umhverfis og samgöngunefndar